Signor Presidente, ho votato a favore della relazione sull'applicazione della direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali perché rileva un problema reale, che si riflette sul funzionamento del mercato europeo e l'area di libero scambio che intendiamo creare. Proprio per questo le sanzioni devono necessariamente essere inasprite così da renderle superiori ai benefici tratti da pratiche sleali. Occorre inoltre potenziare la tutela dei consumatori, uno dei valori fondamentali dell'Unione, introducendo precisazioni in merito all'informazione precontrattuale che il venditore deve dare al consumatore in tema di garanzia, come ad esempio quella relativa al prezzo del trasporto aereo. Appoggio dunque pienamente la richiesta di creare un documento di indirizzo, affinché gli Stati membri possano applicare correttamente la direttiva, assicurando così un adeguato livello di protezione dei consumatori in tutta l'Unione europea e aumentando la loro fiducia nel mercato unico, e allo stesso tempo garantire alle imprese una importante certezza del diritto.